Elnök Asszony, az iráni belső folyamatok megítélése terén óvatosságra van szükség. Bár a gazdasági és szociális helyzettel elégedetlen tömegek kormányellenes megmozdulásait a demokratizálódás iránti vágyként is lehet értelmezni, egyesek szerint éppen az aktuális elnökkel szembeni konzervatív irányvonalnak áll érdekében szítani a feszültséget. Iránban az elmúlt években gyengült a konzervatív irányzat, ez a trend mindenképpen jó hír a demokratikus folyamatok szempontjából, éppen ezért veszélyesek a jelenlegi folyamatok, hiszen könnyen a várttal ellentétes hatást eredményeznek. Az erőszak semmire sem lehet válasz, a polgárok tiltakozásait meg kell hallgatni a kormányzatnak, azonban mindazt a gazdasági és politikai a nyitást, ami az elmúlt években bár óvatosan és lassan megvalósult a nemzetközi közösség és Irán között, meg kellene óvni. Erre ugyanis lehet építkezni, a teljes elszigetelődésre és a konzervatív visszarendeződésre azonban aligha.